Gospodine predsjedniče, uspostava jedinstvenog digitalnog tržišta definitivno je prostor za tako željeni gospodarski rast. Živimo u doba informacijskih tehnologija.

Različita pravila u internet poslovanju znače prepreke i onemogućuju državama članicama da osjete koristi od novih modernih načina rada. Internetizacijom poslovanja srednjih i malih poduzetnika učinit ćemo ih konkurentnijim, a njihove usluge i dobra dostupnim. Građanima će život biti jednostavniji. Jedinstveno digitalno tržište omogućit će im da osjete prednost života u Europskoj uniji bez fizičkog putovanja. A sad jedno pitanje za Europsku komisiju, za povjerenika propisi su doneseni, agende i akcijski planovi napisani. Koji je plan za odlučniju i bržu provedbu?